Korzyści jednolitego rynku cyfrowego są oczywiste, ale Europa ciągle nie umie dokonać skoku cyfrowego w jednolity rynek cyfrowy. Co jest do tego potrzebne? Po pierwsze, kompleksowe podejście, tak żebyśmy traktowali sprawy cyfrowe, kiedy dotyczą one edukacji, telekomunikacji czy zdrowia, w jeden i ten sam sposób. Po drugie, przełamanie egoizmu 28 krajów, bo ten egoizm zabija możliwość rozwoju jednolitego rynku cyfrowego. Po trzecie, rozwój inwestycji, tak żeby dostęp do szybkiego internetu spowodował, aby nie mieć sytuacji, jaką mieliśmy dzisiaj z opóźnieniem 30 sekundowym, prawie minutowym, słyszeliśmy naszych przyjaciół w Kijowie. To jest słabość związana z szybkością internetu. Te inwestycje wymagają w oczywisty sposób konsolidacji rynku, przełamania fragmentacji, także harmonizacji wtedy, kiedy będziemy dzielili przyszłe widmo. Po czwarte, potrzebna jest harmonizacja standardów i usług, także w obszarze ochrony prywatności, tak żeby nie 28 reżimów, ale jeden reżim prawny decydował o tym skoku cyfrowym.

Ale żeby duże zbiory danych dobrze się rozwijały, trzeba sprząc ze sobą trzy elementy. Po pierwsze, przyjąć rozwiązania dotyczące ochrony prywatności i danych osobowych. One budują zaufanie i one pozwolą także małemu biznesowi rozwijać się na całym kontynencie europejskim. Po drugie, trzeba sprząc z tym rozwojem ochrony prywatności i dużych zbiorów danych otwieranie danych, ponowne użytkowanie oraz użytkowanie danych, tak żeby przeszkody, które dzisiaj jeszcze niekiedy istnieją w nadmiernej ochronie, nadmiernych prawach autorskich, nie ograniczały rozwoju, przepływu różnych dóbr, produktów i danych. I po trzecie, bezpieczeństwo. W nowoczesny sposób...